Señor Presidente, en varias ocasiones he intervenido en el debate sobre las conclusiones del Consejo Europeo para referirme a aspectos que no tienen que ver con la gobernanza de la zona del euro ni con la lucha contra las inestabilidades financieras, sino con los verdaderos fundamentos y razón de ser de la Unión Europea, que es una comunidad en Derecho.

Porque este Parlamento aprobó en junio, efectivamente, la ampliación del espacio Schengen a Rumanía y Bulgaria que, de acuerdo con sus Tratados de Adhesión de 2005, tenían que cumplir unos requisitos. El Consejo consideró que Rumanía y Bulgaria cumplen estos requisitos, pero, una vez más, ha pospuesto su decisión y la ha remitido a una decisión del Consejo JAI en una reunión que tendrá lugar en septiembre de 2012. Este Parlamento sólo puede esperar que esa reunión efectivamente dé lugar al cumplimiento de un compromiso con Rumanía y Bulgaria, que han cumplido sus criterios para poder acceder al espacio Schengen, y que la Unión trabaje para el fortalecimiento del espacio Schengen. No contribuyen, desde luego, en esa dirección las declaraciones que hemos escuchado en la campaña francesa, que amenazan con el restablecimiento de fronteras interiores en la Unión y que contribuyen a la desconfianza y a sentimientos negativos entre europeos, el camino contrario del que debemos recorrer.